Zi și noapte pe planetă se întâmplă grozăvii care șochează.

Iată, de pildă, cazul unui tânăr român, Virgil Cristian Pop, în vârstă de 38 de ani. Aflat într o închisoare din Lecce, Italia, el a fost ținut șase luni la izolare, unde a fost bătut crunt, după care a intrat în greva foamei. Din păcate, nimeni nu l a crezut, a fost total ignorat, iar bietul om după cincizeci de zile de grevă a murit. Aceeași lipsă de omenie o dovedesc și forțele de represiune, care îi stâlcesc în bătaie pe demonstranții ecologiști, sau antiglobalizare, sau împotriva înarmării, sau galeriile sportive.

Niște batalioane de asalt formate din polițiști și jandarmi echipați ca niște extratereștri calcă în picioare femei și bărbați, tineri și bătrâni, care nu au arme, ci cel mult câte o floare, iar aceste gorile și dresorii lor politici numesc aceasta democrație și asigurarea ordinii publice. Însă de a lungul istoriei popoarele au avut întotdeauna dreptate, nu slugile potentaților care acționează ca niște kapo sub hipnoză.